Domnule președinte, nu credeam că putem să ajungem să gândim o astfel de inițiativă în secolul acesta. Eu sunt medic de urgență și întotdeauna am susținut că educația pentru sănătate este soluția optimă pentru a ne feri de boli. Iar dacă vorbim despre bolile cu transmisie sexuală, dacă vorbim de mamele minore un adevărat fenomen la nivel european cred că soluția este tocmai educația. Un vechi proverb românesc spune că dacă educație nu e, sănătate nu e. Sper ca, odată și odată, ce este important pentru viața noastră adică educația, lucrurile care pot face ca lumea să se schimbe, ce este bine pentru copiii noștri să nu fie lăsate acolo, undeva în spate. Să nu mai vorbim despre pudibonderie și despre ipocrizie, ci să venim cu măsuri concrete. Eu cred că orice astfel de inițiativă care condamnă, practic, și ne ia dreptul la sănătate trebuie să fie dată deoparte și sper că orice țară va gândi altfel la nivel european, pentru că unitate în diversitate înseamnă și accesul la educație de orice fel de tip.